Señora presidenta, en este Parlamento hemos escuchado insultos antes a los gitanos italianos.

Porque cultiva el lenguaje sectario desde el poder y sus socios políticos han aceptado que se salte una línea roja de la Unión Europea, la de estigmatizar a un colectivo humano los ciudadanos italianos de origen romaní. Los gitanos y los migrantes son dos pararrayos para canalizar el odio y la frustración de los italianos con el fin de atraer votos. Es una villanía. ¿Cómo puede tener tan poca vergüenza como para hablar de hacer un censo específico de gitanos?